Señor Presidente, quiero comenzar felicitando al ponente, al señor Kovatchev, por el informe que mañana votaremos. El compromiso con el multilateralismo es una seña de identidad de la Unión Europea y, en un momento de inestabilidad y complejidad creciente, nuestros esfuerzos han de ser inequívocos en favor de ese multilateralismo. La Unión quiere ser un actor global, no solo regional, y las Naciones Unidas son la pieza clave de la gobernanza mundial. Por ello, es fundamental trabajar activamente en la organización y cooperar con ella. Es importante también avanzar en su reforma —como se ha dicho— y yo celebro, en este sentido, que en el informe se incluya el deseo, el objetivo a largo plazo, de que, en un Consejo de Seguridad reformado y ampliado, la Unión Europea pueda contar con un asiento permanente. Las crisis se multiplican, la complejidad del mundo actual hace más difícil su solución, y en este informe se abordan muchos de los retos y amenazas a los que nos enfrentamos y que todos conocemos terrorismo, la guerra en Siria, la proliferación de armas masivas, el cambio climático, la sostenibilidad económica, etc. Se trata de retos y amenazas de carácter global que precisan del esfuerzo y cooperación de todos, desde la lucha contra Dáesh y el yihadismo internacional hasta los desplazamientos masivos de refugiados y personas. Y, en este sentido, celebro muy mucho la reunión de alto nivel que se celebrará durante la próxima Asamblea General y a la que usted, señora Mogherini, acaba de hacer referencia en sus palabras. En fin, por otra parte, también tenemos buenas noticias en el plano internacional. La negociación con Irán que usted bien conoce— sobre su programa nuclear o el reciente Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.